Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere beiden Berichterstatterinnen haben schon eine Bewertung des Standpunktes des Rates abgegeben, und nun ist es an mir, für den Ausschuss zu sprechen.

Sie kann es aber auch nur so gut, wie es die Gesamtheit des Rates zulässt.

Der Rat hat wie üblich ich kann mich an nichts anderes erinnern in dem Entwurf der Kommission fleißig rumgestrichen und gekürzt, sowohl bei den Verpflichtungen als auch bei den Zahlungen. Das hat er auch das ist die übliche Prozedur querbeet getan. Er hat nicht hingesehen, wo es eventuell sinnvoll sein könnte und wo nicht.

weniger in Zahlungen. Wenn wir dann hinschauen, wen es besonders trifft, dann sehen wir, dass es mal wieder die dezentralisierten Agenturen sind. Wir haben sie per Gesetz gemeinsam geschaffen. Da waren Parlament und Rat gemeinsam beteiligt, sonst gäbe es die Agenturen nicht. Wenn wir ihnen jetzt aber die Mittel nicht zur Verfügung stellen, die ihnen ermöglichen, genau die Arbeit zu tun, die wir ihnen aufgetragen haben, dann sollten wir sie schließen. Denn dann ist jeder Euro in ihre Richtung richtige Geldverschwendung.

Teile des Rates halten Sonntagsreden darüber, dass Europa größere Anstrengungen unternehmen müsse, um wettbewerbsfähig zu sein oder zu werden. Im Haushaltsverfahren werden aber genau die Teile des Haushalts gekürzt, die das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit fördern sollen die Kategorie Ia. Ähnlich geht es den Zahlen bei der Strukturpolitik. Dort also, wo es jetzt richtig losgeht mit den Mittelanforderungen aus den Regionen minus eine Milliarde. Logisch ist das alles nicht. Klug schon gar nicht. Wir wünschen uns, dass sich die politisch Verantwortlichen mit unserem Haushalt inhaltlich auseinandersetzen inhaltlich! und dass sie Europa und seinen Mehrwert für alle Bürgerinnen und Bürger im Sinn und im Blick haben.